Kiedy przegrywacie gdzieś wybory, natychmiast płaczecie, że demokracja jest zagrożona. Nie rozumiecie, czym jest wolność słowa, bo kiedy jakiś lewicowy poseł upomina się o swoje tweety, bijecie mu brawo, ale kiedy trzeba było cierpliwie wysłuchać opinii, z którymi się nie zgadzacie, które wygłaszał Janusz Korwin Mikke, chcieliście karać go grzywnami i do dzisiaj klaszczecie przewodniczącemu Tajaniemu, który mówi, że zrobiłby ponownie to samo. Dla Was demokracja jest tylko pałką, którą chcecie okładać tych, którzy się z Wami nie zgadzają. Wczoraj przewodniczący Timmermans powiedział w chwili szczerości, że dla niego Karta Praw Podstawowych jest ważniejsza niż demokracja, czyli demokracja była dobra, żeby przyjąć Kartę Praw Podstawowych, ale gdyby chciał ją uchylić, to dla niego demokracja już się nie liczy.